Monsieur le Président, Monsieur Draghi, permettez moi de vous admirer. Quel culot! À la veille d'une crise financière attendue par tous les spécialistes, voilà que vous venez nous dire que tout va bien.

Cette politique, en 2012, les Allemands ne l'ont pas voulue.

Le résultat, c'est plus de dette, moins de création de richesses et plus de déficit.